2012. évi zárszámadásának előadójaként először is szeretném megköszönni az Európai Számvevőszéknek, a Költségvetési Ellenőrző Bizottság titkárságának, szakértőinek és természetesen képviselőtársaimnak a zárszámadási eljárás során nyújtott segítséget, a kiváló együttműködést. Kedves kollégák, az Európai Bírósághoz évről évre rekordszámú új beadvány érkezik. A legfőbb problémát továbbra is a jelentős ügyhátralék, valamint a függőben lévő ügyek számának folyamatos növekedése jelenti. Komoly kockázatot jelent a munka folytonosságára az is, amikor egyszerre több bíró mandátuma lejár és a Tanács nem újítja meg megbízatásukat. Jelentésem sürgeti a Tanácsot, hogy hagyja jóvá a függőben lévő tervezeteket, melyek további törvényszéki bírók kinevezésére tesznek javaslatot és hozzájárulhatnának a gyorsabb ügymenethez és a függőben lévő ügyek számának csökkentéséhez.

Mindenképpen szükséges lenne az Európai Bíróság által valamilyen stratégiát kidolgozni arra, hogy a jövőben racionalizálni és csökkenteni lehessen a fordítási és tolmácsolási költségeket. Jelentős a különbség az intézmények által kiszámított egy oldalnyi fordításra eső költségek között is.

A zárszámadási jelentés felhívja az érintett intézményeket, hogy alkalmazzanak egységes számítási metódust a fordítási költségek kiszámításánál. A jelentés kéri az Európai Számvevőszéket, hogy az éves munkaprogramjának elkészítésekor jobban vegye figyelembe az Európai Parlament és a Költségvetési Ellenőrző Bizottság szakmai prioritásait. Szerepel a mentesítési jelentésemben az is, hogy a Számvevőszéken belül a földrajzi egyensúly további erősítésére van szükség, különösen a magasabb beosztásokban alulreprezentáltak az elmúlt tíz évben csatlakozott országok. Meggyőződésem, hogy az Európai Külügyi Szolgálat működési és személyzeti költségei aránytalanul magasak.

Ez több mint fele a szolgálat összes AD posztjának.

havi 8 ezer euró további költséget jelentettek az uniós költségvetésnek. A szolgálat kötelékében dolgozók között az utóbbi tíz évben csatlakozott tagállamok a menedzseri és az annál magasabb szinteken továbbra is alulreprezentáltak csak 14 ot képviselnek.

A felvetett hiányosságokkal és problémákkal együtt is arra irányul a jelentésem, hogy adjuk meg mindhárom intézménynek a mentesítést, hiszen a pénzügyi problémák elsősorban a gazdálkodás hatékonyságával voltak összefüggésben. Ahogy azt az Európai Számvevőszék is jelentésében megállapította, a pénzügyi ellenőrzés jelentős hiányosságokat, szabálytalanságokat nem tárt föl.